Sunt de apreciat eforturile acestei Președinții de a finaliza dosare importante, unele dintre ele extrem de controversate. Este o întâlnire foarte importantă pentru că se va vedea dacă Semestrul european va fi pus în aplicare.

Este momentul în care statele membre trebuie să dovedească că se angajează responsabil să respecte noul mecanism. Programele de stabilitate sau convergență și programele naționale de reformă sunt necesare, dar nu sunt suficiente.

Este rândul Consiliului să adopte acest pachet extrem de important pentru Uniune. S a discutat foarte mult în ultima perioadă despre spațiul Schengen.

Este nevoie, în cazul în care un stat membru nu poate să își îndeplinească responsabilitățile de la frontierele externe, de măsuri de sprijin și de implicarea Frontex. În cazul în care situația nu se rezolvă, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide cu majoritate calificată reintroducerea controalelor la frontiere pe o perioadă limitată de timp. Cred că introducerea unilaterală a frontierelor, cum se face în acest moment, nu este o soluție. Aprobarea raportului Președinției privind mijloacele de promovare a incluziunii populației romă în Uniunea Europeană, precum și a concluziilor referitoare la lansarea strategiei pentru regiunea Dunării pot fi pași importanți în implementarea acestor politici importante pentru Uniune.